La première question pendant les six mois de votre présidence, souhaitez vous mettre à nouveau sur la table des négociations, la mise en place d'une taxe carbone sur les transactions financières, de type Tobin?